Powodzie w Pakistanie to bardzo poważna katastrofa humanitarna, której skutki dotknęły dziesiątki milionów ludzi.

Szkoda, że nie udało nam się zorganizować nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Rozwoju naszego parlamentu podczas wakacji, ale z drugiej strony możemy być dumni, że Unia Europejska zareagowała szybko i solidarnie.

Cieszę się, że pani komisarz zamierza przedstawić inicjatywy zmierzające do zwiększenia skuteczności naszych instrumentów reagowania na katastrofy humanitarne.